virðulegi forseti ég mæli hér fyrir stuttu frumvarpi um breytingu á lögum númer hundrað og er fyrsta grein efnisgrein frumvarpsins hún snýst um það að breyta tveimur atriðum í fyrstu málsgrein tólftu greinar gildandi laga og ég ætla að fara yfir þessi tvö atriði hér annars vegar er það að í stað þess að miðað sé við það að tíu ár líði frá því að skipulagsstofnun veitir álit um mat á umhverfisáhrifum á framkvæmd vegna framkvæmda í stað þess að það sé tíu ára frestur sem leyfisveitandi hefur og ef þau eru liðin sem sagt á hann að óska ákvörðunar skipulagsstofnunar um hvort það þurfi að endurskoða hluta eða heild matsskýrslu framkvæmdaraðila áður en leyfi til framkvæmda er veitt það er lagt til hér að þessi tíu ár verði sjö síðan er bætt við nýrri setningu sem snýst um það að frjáls félagasamtök á sviði umhverfismála geta óskað eftir slíkri endurskoðun það er að það sé ekki eingöngu leyfisveitandi sem geti það heldur líka frjáls félagasamtök og vísað til ákvæða árósasamningsins í þeim efnum svo að ég skýri þessar tvær tillögur nánar þá eins og ég sagði hér áðan er þessi tíu ára frestur sem gefinn er hann snýst um það í raun og veru þegar tími líður frá því að mat á umhverfisáhrifum er framkvæmt og þar til framkvæmd hefst

þau skilyrði sem eru sett fyrir slíkri endurskoðun í gildandi lögum eru að framkvæmdir hafi ekki hafist innan tíu ára frá því að álit skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum liggur fyrir þá ber sem sagt leyfisveitanda sem tekur afstöðu til matsskýrslu framkvæmdarinnar og álits skipulagsstofnunar að óska eftir ákvörðun skipulagsstofnunar um hvort endurskoða þurfi matsskýrsluna í heild eða að hluta ef umsókn til framkvæmda hefur verið lögð fram hér getur verið um að ræða til að mynda sveitarstjórn eða leyfisveitanda samkvæmt sérlögum sem gilda um viðkomandi framkvæmd við getum nefnt til að mynda orkufyrirtæki ef um væri að ræða virkjunarframkvæmd það sem þetta frumvarp felur í sér ef það verður að lögum er að þessi tími styttist um þrjú ár þannig að þessi tími verði sjö ár í stað tíu ástæðan fyrir því og rökstuðningurinn fyrir því er sá að tíu ár eru langur tími án þess ef við horfum til þess að þarna er verið í raun og veru að veita mat á umhverfisáhrifum þá eru tíu ár ansi langur tími án þess að framkvæmd hefjist til þess í raun og veru að eiga inni þennan möguleika á að endurskoða þetta mat það eru auðvitað miklar breytingar sem geta átt sér stað á þeim tíma og það má til að mynda nefna bara nýjar rannsóknir nýja þekkingu það má nefna breytingar á náttúrufari sem geta orðið örar það má nefna landnotkun sem getur hafa breyst á viðkomandi svæði áhrif manna á áhrifasvæði framkvæmdar það má líka nefna að það geta orðið breytingar á löggjöf það geta orðið nýjar alþjóðlegar skuldbindingar og fleira það vitum við auðvitað sem höfum verið að fylgjast líka bara með umræðu um umhverfismál og um framkvæmdir stórframkvæmdir þá vitum við auðvitað líka að viðhorfin breytast mikið á þessum tíma það sem einhvern tíma getur hafa þótt landsvæði með litlu virði getur breyst bara hreinlega ekki af því að landsvæðið sjálft breytist heldur af því að viðhorf almennings breytast ferðamannastaðir geta orðið til á svæðum sem engum datt í hug að heimsækja og því er eðlilegt tel ég að þessi tími styttist ég er ekkert að segja hins vegar endilega með þessu frumvarpi að sjö ár sé eini rétti tíminn og ég vænti þess nú að háttvirt umhverfis og samgöngunefnd sem væntanlega fær þetta frumvarp til meðhöndlunar fari yfir það í sinni málsmeðferð en hugsunin er sú að við séum að horfa til þess að stytta að minnsta kosti þennan tíma þetta tíu ára tímabil þetta hefur verið talsvert til umræðu núna upp á síðkastið vegna nýrra framkvæmda og það sjáum við bara hreinlega á þeirri umræðu að það getur mjög margt breyst á þessum tíma þetta er kannski ekki stærsta efnisbreytingin heldur er þarna í raun og veru verið að leggja til að aðlaga lög um mat á umhverfisáhrifum að í raun og veru breyttum tímum eftir því sem ég tel að minnsta kosti en síðan er hér lögð til efnisbreyting sem er að frjálsum félagasamtökum á sviði umhverfismála verði veitt heimild til að óska eftir endurskoðun á umhverfismati í samræmi við ákvæði árósasamningsins eins og við þekkjum hér á þingi er ísland aðili að árósasamningnum og hann er í raun og veru má segja að í honum tengist saman umhverfismál og mannréttindi þar sem hann byggir í raun og veru á þeirri hugsun að velferð og verndun umhverfisins sé nauðsynleg fyrir velferð mannsins að þetta séu samhangandi þættir og það að við verndum umhverfið sé í raun og veru mikilvægt fyrir grundvallarréttindi mannsins því að sérhver kynslóð eigi rétt á því að lifa í umhverfi sem sé fullnægjandi fyrir heilsu og velferð fólks þess vegna beri öllum skylda til að vernda og bæta umhverfið til hagsbóta fyrir núlifandi og komandi kynslóðir og það er í raun og veru út frá þessari hug þessari tengingu umhverfisverndar við mannréttindi sem auðvitað er mjög augljós í raun og veru þegar við horfum til að mynda á stærsta viðfangsefni okkar tíma sem eru loftslagsbreytingar og hvaða áhrif þær eru að hafa á hagsmuni og lifnaðarhætti fólks um heim allan þegar við bara horfum á það hvernig þær umhverfisbreytingar sem eru að verða víða um heim eru að breyta lífsskilyrðum fjölda fólks þá auðvitað er þessi tenging svo gjörsamlega augljós þegar við hugsum bara um það þetta er auðvitað víðfeðm tenging en á þessum grunni grunni þessarar tengingar leggur samningurinn skyldur á ríkin sem eru aðilar að árósasamningnum og það er ísland að tryggja almenningi ákveðin réttindi þann að almenningur geti haft áhrif á þær ákvarðanir sem snertir umhverfið þau réttindi sem þau ríki sem eru aðilar að árósasamingnum eiga að tryggja almenningi eru þríþætt og mynda þrjár stoðir fyrsta stoðin mælir fyrir um skyldur ríkja til að tryggja að almenningur hafi aðgang að upplýsingum um umhverfismál það er auðvitað grunnurinn að því að hafa áhrif það er auðvitað að hafa aðgang að réttum upplýsingum önnur stoðin skyldar ríkin sem eru aðilar til að tryggja almenningi rétt til þátttöku í undirbúningi að ákvörðunum sem snerta umhverfið þriðja stoðin snýr svo að skyldu ríkja til að tryggja almenningi réttláta málsmeðferð í málum sem varða umhverfið það má segja að þessi ákvæði samningsins þessar þrjár stoðir feli í sér ákveðnar lágmarksreglur þetta eru hins vegar ákvæði sem eru almenns eðlis að mörgu leyti og síðan er hverju ríki í raun og veru falið að innleiða samninginn í